que nous n'avons pas tout fait en tout cas ce que nous pouvions pour empêcher les prédateurs sexuels de passer à l'acte.

Nous devons veiller à ce que les États membres échangent les informations dont ils disposent sur les pédophiles, afin d'éviter que ceux d'entre eux qui s'installent dans un autre État membre ne puissent exercer une activité qui les mette en contact avec des enfants. Nous devons, en coopération avec les fournisseurs de services internet, nous donner les moyens technologiques pour détecter et bloquer les contenus pédopornographiques, ainsi que les paiements destinés aux services de ce genre. Nous devons garantir que l'identification des personnes derrière chaque connexion internet soit possible et, pour cela, encourager les fournisseurs d'accès internet et les gestionnaires de réseau à prendre les mesures nécessaires pour limiter le nombre d'utilisateurs par adresse IP. Enfin, nous devons veiller à ce que les États membres qui ne l'ont pas encore fait érigent en infraction pénale, comme c'est déjà le cas en Belgique, la cyberprédation, c'est à dire le fait, pour un adulte, de se camoufler et de communiquer en ligne avec un mineur ou une personne qu'il croit être mineure, dans le but de commettre ultérieurement un acte criminel à son encontre.